Il va parachever la construction de l'Europe forteresse, ériger des murs électroniques en sus des murs physiques et des barbelés déjà mis en place.

ETIAS y remédie en créant pour eux ce que j'appelle un visa low cost un visa qui ne dit pas son nom, une autorisation de voyage payante, sur le modèle de ce qui existe aux États Unis et en Australie. Les données fournies sont même sur certains points, plus nombreuses, voire plus intrusives que pour un visa, donc plus attentatoires à la protection des données, plus dangereuses pour les risques de profilage, sans parler de la coopération policière avec des pays tiers non sûrs. Et pour cela, on a inventé une nouvelle procédure institutionnelle consistant à donner un mandat politique à nos collaborateurs pour qu'ils parachèvent la négociation technique pendant près de 6 mois après l'accord politique.

Décidément, ces frontières intelligentes ne le sont pas. L'Union européenne continue de se renier, donnant des gages à l'extrême droite au détriment des droits et des libertés, des principes de nécessité et de proportionnalité, sans que l'efficacité du point de vue de la sécurité soit prouvée, mais pour un coût exorbitant dont quelques lobbies militaro-sécuritaires sauront profiter, ici et ailleurs. Cela me navre, Monsieur le Commissaire, et pour nous, c'est non et encore non.